Saj pravzaprav sploh ne vem, kaj naj še k temu dodam. Gospod Mahnič, še enkrat, ste eden od devetdesetih poslancev in vaš župan je eden od dvesto dvanajstih, županov. In jaz jih z veseljem, sprejemam. In če vas to, bom rekla, če vam to zadošča, da vam pošljemo mail, da boste prišli na vrsto enkrat v prihodnosti, bomo to jutri zjutraj tudi, naredili. Naš način pač je, da ko lahko sestanek organiziramo, ga, organiziramo. Verjetno pa ne pričakujete , da ste prvi, edini, s katerim bom bomo stvari, reševali. Res je bilo v prejšnjem tednu cel kup dela s projektom, ki sem vam ga prej povedala. In sem vesela ne glede na to, da smo mogoče pozabili, ali pa spustili ta vaš mail, da smo uspeli tako pomemben projekt, kot je Divača-Koper, zagnati, da smo naredili piko, da smo lahko izvajalca, ki je čakal od, mislim da, decembra dva tisoč sedemnajst na uvedbo del za dostopne ceste, da je to bilo lahko narejeno. In še in še bi lahko naštevala. Tako da še enkrat, bo sestanek organiziran, ko bomo obdelali tudi še kar nekaj drugih poslancev, ki so željo, in županov, ki so željo po sestanku izrazili, tudi pred vami. Potem pa z veseljem.